Zabierając głos w tej debacie chcę podkreślić, że mój kraj, Polska, jest zainteresowany wprowadzeniem na poziomie unijnym rozwiązań zmierzających do ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od firm na podstawie jednolitych reguł.

Ubytki z tego tytułu szacowane były przez ekspertów na 11 miliardów euro rocznie, a więc znacznie przekraczały roczne wpływy z podatku CIT do polskiego budżetu. W tej sytuacji popieramy działania Komisji zmierzające do wprowadzenia na poziomie unijnym uregulowań pozwalających na ustalenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od firm, tak aby obowiązywały jednakowe zasady kwalifikowania wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ostatecznie chodzi bowiem o to, żeby podatki dochodowe od firm były płacone w tych krajach, gdzie ma miejsce faktyczna działalność gospodarcza i gdzie powstaje ekonomiczna wartość dodana.